Es una rúbrica históricamente infrafinanciada con la que tenemos que atender a los compromisos de la Unión Europea, unos compromisos crecientes en el ámbito de la acción exterior. Tenemos que responder al reto, que nos hemos planteado nosotros mismos, de hacer de la Unión Europea un actor global con unos recursos decrecientes, también este año, o especialmente este año. Y tenemos que financiar con esta rúbrica 4 infrafinanciada los compromisos adquiridos previamente, que eran prioridades políticas de la Unión Europea y que requieren continuidad, y también las nuevas prioridades como, en este año, la financiación de la primavera árabe. Desde el Parlamento y la Comisión de Asuntos Exteriores hemos actuado con mucha responsabilidad, limitando al máximo para conseguir el mínimo necesario para atender a los retos que se nos presentan. Así, hemos planteado el restablecimiento de las cantidades previstas en el proyecto de presupuesto de la Comisión para prioridades ineludibles como Palestina o el instrumento de estabilidad, pero tenemos que lamentar recortes en algunas otras líneas igualmente prioritarias para el Parlamento.